Kanady, Japonska a Evropského parlamentu. Je bezprecedentní, když parlament evropské země volá k ostatním parlamentům o pomoc.

Mluví se v ní i o tom, že by na místě měly být ozbrojené složky OBSE, i o tom, že minské dohody nejsou dodržovány. Už třetí rok v Evropském parlamentu projednáváme situaci na Ukrajině a lidé stále umírají. Promiňte, paní vysoká představitelko,